Señor presidente, ya no es ningún secreto la fiebre de firmar tratados comerciales y de inversión a toda costa tendrá —y ya tiene― consecuencias nefastas para muchas personas y para la Tierra. Me alegro, en primer lugar, de que ya nadie ponga en duda que a cada uno de estos tratados tenga que acompañarle un capítulo de desarrollo sostenible. Sin embargo, los acuerdos que nos sigue proponiendo la Comisión y a los que parte de diputados siguen votando a favor solo incluyen compromisos muy vagos son papel mojado. Y algunos de ustedes dirán que no, que las cláusulas laborales y medioambientales de los nuevos tratados son vinculantes. Yo les recuerdo que sí, que se les puede llamar vinculantes, pero no tienen ningún mecanismo de sanción ni nada que asegure su cumplimiento.

que se puedan denunciar y que, si se violan, haya consecuencias que estén orientados a sancionar las violaciones de derechos en sí mismas, y no su repercusión sobre el comercio.

Para terminar, seamos conscientes del enorme poder que tiene la Unión Europea para moldear el comercio global. Vamos a competir, pero al alza, no a la baja.